Doamnă președintă, domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi, vă mulțumesc că mi ați dat prilejul să vorbesc și vă spun sincer, ca nou parlamentar, că aveam așa, o mică frică, de a rămâne singur în această sală mare pentru că văd că fiecare vorbește și după aceea pleacă. Cred că exercițiul democratic este să stăm aici să ne ascultăm poate așa învățăm fiecare ce l doare pe celălalt, pentru că discutăm de solidaritate, discutăm de Europa. Nu vreau să cert pe nimeni, însă puterea de a sta aici și de a i asculta pe ceilalți cred că trebuie să facă parte din ceea ce suntem. Vreau să vă spun că nu sunt de acord cu nicio reducere și nu voi vota niciodată nicio tăiere de fonduri, în special pentru dezvoltarea armonioasă a ceea ce înseamnă comunitățile locale. Nu putem cere multă acțiune și rezultate, dar să plătim mai puțini bani. Vrem ca Europa să fie un lider mondial în combaterea schimbărilor climatice. Vrem ca tinerii să fie mai bine pregătiți. Vrem ca regiunile europene să fie liderii dezvoltării competitive. Vrem orașe inteligente și digitale. Vrem mai multă incluziune și echilibru social.

nevoie în primul rând să stăm să ne ascultăm și să putem să negociem.